Señor Presidente, hemos votado y he votado a favor de esta iniciativa sobre la chatarra electrónica. Aquí hablamos de la recogida, el tratamiento, la prohibición y las ilegalidades, pero quiero dejar constancia en este Parlamento de que, quizá, la reflexión que tendríamos que hacer es algo que está siendo objeto de estudios desde hace algún tiempo ¿por qué algunos materiales que podrían tener un uso y una eficacia durante más tiempo se estropean de una manera prevista y planificada con un tiempo determinado? He formulado esta misma semana varias preguntas, tanto al Consejo como a la Comisión, para que investiguen si, efectivamente, algunas empresas tienen esta decisión meditada y, por tanto, si el número de desechos electrónicos que se producen a nivel europeo y también a nivel mundial se podría evitar combatiendo este tipo de prácticas.